a jaké bude mít dopady. Podle mě to bude mít dopady dva, a to jak na výrobce, tak na spotřebitele. V obou případech to bude mít dopady jenom na zvýšení ceny konečného výrobku. Proto jsem podpořil pozici Evropské lidové strany, která označovaní původu masa u zpracovaných potravin podporuje pouze na dobrovolné bázi. Podle nás i legislativa EU musí mít hranice a ne z každé masny musí být okamžitě knihovna nebo obchod s mnoha informacemi.